Frau Präsidentin, Herr Kommissar Füle, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dass wir aber in der Substanz nicht viel weiter sind, ist an den Fortschrittsberichten zu erkennen. Sie analysieren nicht, sondern beschreiben lediglich gesellschaftliche Zustände in den Nachbarschaftsländern, und das aus einer Perspektive heraus, als wäre die Welt eine Variable, die es nur an unsere EU Fixpunkte anzupassen gelte. Am strategischen Ansatz, die Nachbarschaftspolitik zwischen klassischer Außenpolitik und Erweiterungspolitik anzusiedeln, die darauf zielen, per Regel Export nationale Institutionen und politische Verfahren in den betreffenden Ländern zu verändern, und zwar ohne reale Option einer EU Mitgliedschaft, hat sich nichts geändert.

In Bezug auf die östliche Nachbarschaft wollte die Kommission zum geopolitischen Wurf ausholen. Genervt von den nicht auflösbaren Widersprüchlichkeiten und der Trägheit der Entwicklung in den Nachbarschaftsländern sollen in Vilnius die Karten im postsowjetischen Raum prinzipiell neu sortiert werden.

Vor dem Hintergrund der Legitimitätsprobleme, die die EU heute selbst hat, fordern wir, dass die Bevölkerungen in Referenden ihre Entscheidung frei treffen müssen. Würde die Kommission die Nachbarschaftspolitik nämlich gerade von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern her denken, und zwar im Süden und im Osten, wären wir schnell bei real machbaren Möglichkeiten ihrer konkreten Veränderung.